Dnes jsme zaskočeni tím, že v hotspotech na řeckých ostrovech nejsou důstojné podmínky pro lidi, kteří potřebují pomoc v podmínkách, které nebyly očekávány na těchto ostrovech. Je vidět, že Evropa stále ještě není připravena, nepředvídá situace, které mohou nastat. Já souhlasím s tím, že je potřeba, abychom společně v tomto postupovali. To nevyřeší jeden stát. Proto také oceňuji přístup Komise, zprávu pana komisaře, že zde jsou finanční prostředky. Jen se chci zeptat. Co jsme tedy včera neudělali pro to, abychom dnes nemuseli čelit tak velké humanitární krizi, která na těchto ostrovech je?

Něco jsme tedy zanedbali. Musíme vědět, co to bylo, abychom byli lépe připraveni na další události.